Panie Przewodniczący! Wydarzenia, które mają miejsce na Ukrainie to bardzo ważny krok na drodze zmian społecznych, gospodarczych i politycznych, których celem powinno być wprowadzenie demokratycznych mechanizmów i pełnej transparentności. Ofiary Majdanu nie mogą pójść na marne. Zapału i nadziei obywateli Ukrainy nie możemy zawieść. Wiele zmian zależy od samych Ukraińców. Jednak bez zewnętrznej pomocy Ukraina nie podoła niezbędnym zmianom i oczekiwaniom. Dla Unii Europejskiej celem powinna być stabilna gospodarczo, samorządna i demokratyczna Ukraina, najlepiej w strukturach unijnych. Naród ukraiński nie czeka na gesty, ale na wymierną pomoc, na ułatwienia wizowe, na wsparcie merytoryczne, ale przede wszystkim finansowe. Rozumiem, że nie jest to łatwe i proste, ale w wystąpieniu pana komisarza oczekiwałam więcej konkretów. Oczekiwałam też przypomnienia, że Rosja zobowiązała się być formalnym gwarantem niepodległości i nienaruszalności granic Ukrainy.